Nous devons clarifier l'application des règles de transport d'animaux vivants, car c'est un sujet qui a des répercussions négatives sur toute la filière viande européenne et, comme toujours, ce sont les agriculteurs qui en payent les conséquences. Nous nous inquiétons des distorsions de concurrence qui peuvent exister entre nos pays, mais sachons les reconnaître là où elles sont vraiment. Tout d'abord, les distorsions dans les coûts de production, qui obligent à segmenter la naissance, l'élevage et l'abattage entre différents lieux et donc à multiplier les trajets. Distorsions également dans les coûts de transport, entre les pays qui respectent les règles depuis des années et ceux qui ne le respectent pas. Distorsions dans les coûts d'abattage, qui conduisent à acheminer les animaux toujours plus loin des lieux d'élevage et de consommation. Enfin, distorsions induites par une politique commerciale extérieure libéralisée avec des pays tiers qui ne respectent pas nos normes sanitaires et rendent inutiles nos efforts en faveur du bien être animal.